Of het nu gaat over het niveau van het onderwijs, technologische ontwikkeling, arbeidsmarktparticipatie of productiviteit.

U gaat nu hetzelfde proberen te doen tussen regio's in 28 lidstaten. U doet maar met uw ever closer Union ideologie, maar uit ervaring weet ik wel beter.